Señora presidenta, los sistemas de salud de los Estados miembros se enfrentan a retos inmensos el aumento de la esperanza de vida y, por tanto, de la cronicidad, enfermedades no transmisibles —cáncer, particularmente—, enfermedades raras, las viejas y las nuevas enfermedades infecciosas como el COVID, o las enfermedades mentales, desigualdades de salud entre países, entre regiones, entre clases sociales, entre géneros, que nos enfrentan al problema de los determinantes sociales de la salud, el impacto de la degradación medioambiental —por citar solo los más importantes—. Y para afrontar estos retos necesitamos investigación, más investigación, desde el paradigma de One Health

creer, de verdad, en el concepto de salud en todas las políticas